Herr Präsident! Es handelt sich hier um einen sehr guten Bericht, der die Akzente an die richtigen Stellen setzt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kollegen.

Auch die spezifischen, mit der Migration und den neuen Informations und Kommunikationstechnologien verbundenen Menschenrechtsprobleme müssen unbedingt verstärkt angegangen werden.